níutíu og eitt þá gátu sjómenn sem höfðu verið samfellt tvö ár á sjó eða skráðan siglingatíma sótt nám í skipstjórnarfræðum fiskiskipa sérstökum deildum sem voru settar á stofn á nokkrum stöðum á landinu og þá gátu þeir sem þeir höfðu reynslu

stofnuðu heimili og svo framvegis vildu svo fá meiri réttindi og þetta eru skipstjórar landsins í dag þetta er kjarni skipstjóra landsins í dag þessir menn sem fóru beint af sjónum í nám til að verða skipstjórar á fiskiskipum nú þarf stúdentshúfuna og það er engin reynsla á bak

fiskiskip þetta er frumvarpið þessi kennsla var á sínum tíma á dalvík ísafirði hornafirði vestmannaeyjum og reykjavík og við höfum bætt grindavík við því þeir hafa áhuga á að taka þetta nám upp og reyndar getur hvaða skóli sem er gert það þetta er til að nýta reynsluna og þekkinguna þetta hefur reynst afbragðsvel fyrir flota íslendinga og þess vegna er þetta frumvarp lagt fram